Doamnă președintă, doamnă comisar, îmi încep intervenția prin a pune o întrebare atunci când vorbim despre statul de drept, vorbim sau nu despre respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor? Pentru că despre asta este vorba, aceasta este lupta și efortul pe care îl face guvernul din România, de a asigura un sistem de justiție corect, în care drepturile și libertățile cetățenilor sunt respectate, în care luptăm împotriva protocoalelor secrete, luptăm împotriva abuzurilor unor procurori, luptăm pentru a nu mai avea vieți și cariere distruse. De aceea, doresc să transmit tuturor forțelor politice din acest Parlament care folosesc România ca temă de campanie electorală, că voturile se câștiga prin prezența la vot, prin credibilitatea pe care o aveți în ochii electoratului. Consider că este inacceptabil ca în pragul campaniei electorale să se facă din nou o dezbatere prin care se atacă politica internă a unui stat membru. Vorbim iarăși de o dublă măsură la nivelul instituțiilor europene și acest lucru este de neacceptat.